virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði með frumvarpi þessu eru lagðar til tvíþættar breytingar á lagaumhverfi lífeyrissjóða í fyrsta lagi er lagt til að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóða verði hækkað til samræmis við það sem samið hefur verið um á almennum vinnumarkaði eða úr tíu prósent í tólf prósent í tveimur áföngum á næstu tveimur árum á almennum vinnumarkaði hefur verði samið um tvö prósent hækkun á mótframlagi vinnuveitanda eða úr sex prósent í sjö prósent frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og fimm og síðan úr sjö prósent í átta prósent frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sjö þessi hækkun á lágmarksiðgjaldi til lífeyrissjóða sem lögð er til í frumvarpinu er til samræmis við þær breytingar í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem snúa að fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða með umræddum breytingum er stefnt að því að bæta starfsumhverfi lífeyrissjóða og laga starfsemi þeirra að breyttum aðstæðum á fjármálamarkaði í því skyni að auðvelda þeim að sinna því hlutverki sínu að ná sem mestri ávöxtun á fjármunum sínum með sem minnstri áhættu í fyrsta kafla frumvarpsins er að finna tillögur um breytingar á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem fela í sér hækkun á lágmarksiðgjaldi til lífeyrissjóða og breytingar á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða í öðrum til fimmta kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á sérlögum um einstaka lífeyrissjóði til samræmis við þá hækkun á lágmarksiðgjaldi sem fjallað er um í fyrsta kafla frumvarpsins enn fremur eru lagðar til orðalagsbreytingar sem miða að því að gera ákvæði umræddra lagabálka um greiðslu lágmarksiðgjalds efnislega samhljóða sambærilegum ákvæðum í lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða